Darüber hinaus wird durch die Brüsseler Vorgaben der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten gebremst. Es findet also eine Nivellierung auf das wirtschaftliche Mittelmaß statt. Wer einen Überschuss in der nationalen Leistungsbilanz von 6 der Wirtschaftsleistung hat, gefährdet laut Kommission die Stabilität Europas.

Wie soll das Ganze weitergehen?

Was ich auch vermisse, ist ein Aufschrei.

oder Stopp!

Mich erinnert das ein bisschen an die vormaligen COMECON Länder, die sich auch schlicht und einfach in die Planwirtschaft gefügt haben, und zu allem Ja und Amen gesagt haben.